Naplnenie tohto sľubu voči súčasnej administratíve Hašima Tačiho sa mi však javí ako výsmech princípom ľudskosti a spravodlivosti, na ktorých budujeme spolužitie národov v Únii. Správa parlamentného zhromaždenia Rady Európy totiž poukázala na ťažké zločiny páchané drenickou skupinou najmä voči srbským, ale i nepohodlným albánskym obyvateľom tejto provincie. Stále pokračujúce zastrašovanie a vraždy svedkov týchto zločinov dokazujú, že práca misie Európskej únie pre právny štát v Kosove je nedostatočná a misia nedokáže v mafiou prerastenom prostredí dokonale objektívne dokumentovať zločiny oslobodeneckej armády Kosova.